Hvala lepa za vaše vprašanje, poslanec Koprivc. Še kako se zavedam izzivov stanovanjske problematike v Sloveniji, zato sem za to temo tudi že na mojem zaslišanju porabil kar nekaj vsebine. Tako kot ste že ugotovili, naša koalicija je v koalicijski pogodbi se zavezala, da bomo bolj drzni, da bomo skupaj spisali novo stanovanjsko politiko in to sem tudi že v teh nekaj mesecih začel komunicirati z deležniki. Na ministrstvu smo resno zagrizli v to kislo jabolko in pospešeno delamo na realizaciji obljub same koalicijske pogodbe. Trenutno na Ministrstvu za okolje in prostor poteka, potekajo priprave na nov stanovanjski zakon, shema za mlade, projekt Sobivamo starejši, pilotni projekt za deložirane družine in posameznike, projekt uvedbe javne najemniške službe ter projekt stanovanjskih zadrug. V koalicijski pogodbi, kot ugotavljate, po kateri se predvideva bolj aktivna vloga stanovanjskega sklada, s tem moram reči, da se absolutno strinjam. Strategija ministrstva je, da stanovanjski sklad ostane glavni akter stanovanjske politike in da se ob tem usmeri v izključno zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Stanovanjski sklad je že začel s projekti gradnje najemnih stanovanj in bo do leta dva tisoč dvajset zagotovil okoli tisoč tristo stanovanj. V Ljubljani se gradi soseska Novo Brdo z okvirno petsto stanovanji, gradila se bo soseska v Kranju in soseska v Mariboru. Prednostne skupine pri najemu teh stanovanj bodo mladi in mlade družine, tako kot smo si zapisali koalicijski pogodbi. Fond tega stanovanj bo možno tudi na začetku najema in dolgoročno odkupiti. Pojasnjujem še, da je vlada že odobrila možnost zadolžitve stanovanjskega sklada za petdeset milijonov evrov na Razvojni banki Sveta Evrope. Poleg tega stanovanjski sklad že pripravlja pilotni projekt za stanovanjsko skupnost za mlade Gerbičeva, kjer je predvidenih sto devet stanovanj, in bodo predvidoma v letu dva tisoč dvajset tudi vseljiva. Stanovanja se bojo oddajala pod ugodnimi pogoji za mlade. Stanovanjski sklad bo tako prišel do številke dva tisoč petsto javnih najemnih stanovanj do leta dva tisoč dvajset. Primarno bodo prednost pri najemu imeli mladi in mlade družine, saj je naš primarni cilj, da mladi najdejo svoj dom v Sloveniji. Na ministrstvu pripravljamo tudi nov stanovanjski zakon, v katerem - o katerem se je zadnjih nekaj tednov veliko pisalo. Pripravljen je osnutek prejšnje vlade, pripravljen osnutek prejšnje vlade smo zavrgli, saj si želim, da novo stanovanjsko političo politiko prvič pišemo skupaj. Skupaj z lokalno skupnostjo, strokovnjaki in drugimi deležniki. Tako kot pri nujnem interventnem zakonu, kjer je bilo sodelovanje z deležniki odlično. Že sedaj vse vabim k aktivni udeležbi pri pripravi samega stanovanjskega zakona. Moj cilj ni zakon, ki bi ki bi si ga kdorkoli lastil, ampak zakon, katerega realizacija bo v interesu vseh nas. Samo na ta način bomo lahko uredili stanovanjske razmere, predvsem mladim in mladim družinam. Samo pričakujem, da bo zakon sprejet prihodnje leto in da bo naslovil tri največje trenutno evidentirane težave. Prva težava je pomanjkanje motivacije za državo in občino, da razvije javni stanovanjski fond, ker niso zagotovljene stroškovne najemnine, ki bi omogočale vzdrževanje in razvoj fonda. Drugič - zaradi pomanjkanja transparentnosti številna stanovanja zasedajo tisti, ki jim to ne pripada. Hkrati pa sedanji sistem predstavlja prikrite socialne transferje. In tretjič - vrniti pravico etažnim lastnikom. Omenjene težave rešujejo kombinacija stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka. Kar bo omogočilo ustrezno plačilo za vzdrževanje in razvoj javnega stanovanjskega fonda. Hkrati pa bi omogočilo transparenten in pošten sistem socialnih transferjev, na tem področju sodelovanje vseh deležnikov, ter da damo tudi nazaj pravico lastniku. Če zaključim - na ministrstvu pospešeno delamo na realizaciji vsebine koalicijske pogodbe in veliko bo v letu dva tisoč devetnajst tudi narejeno. Hvala.